Paní předsedající, chtěla bych upozornit na případ dvou mladých českých občanů, kteří byli zatčeni v Turecku v listopadu 2016. Miroslav Farkas a Markéta Všelichová navštívili oblast Rodžava v Sýrii, kde pomáhali zvládnout humanitární krizi v oblasti obývané převážně Kurdy a pomáhali při stavbě nemocnice. V rámci této aktivity se také setkali se členy IPG, což jsou skupiny, které jsou v mnoha evropských státech uznány jako součást koalice bojující proti takzvanému Islámskému státu. Oba mladí lidé jsou momentálně v tureckém vězení a čekají na soud. Důvodem jsou právě jejich kontakty s IPG, která je v Turecku považována za teroristickou organizaci. Nepřestávám věřit ve spravedlivý proces. Znám jejich rodiče, znám jejich příběh a jsem přesvědčena, že jsou nevinní.

Markéta a Mirek chtěli v dobré víře pomoci a nyní čelí nespravedlivým následkům.